flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir eygló harðardóttir ólína þorvarðardóttir og valgerður bjarnadóttir með frumvarpinu er lögð til sú breyting að fyrstu málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein laganna orðist svo með leyfi frú forseta hver sem gerist sekur um nauðgun skal sæta fangelsi ekki skemur en tvö ár og allt að sextán árum lagt er til að lögin öðlist þegar gildi frú forseti frumvarp þetta hefur verið flutt á hundrað þrítugasta og fimmta hundrað þrítugasta og sjötta og hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi af þeim sem hér stendur og fleiri þingmönnum og á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi var það flutt af háttvirtum þingmanni jórunni einarsdóttur og fleiri þingmönnum var málið ekki útrætt og er því endurflutt hér í tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga er fjallað um kynferðisbrot og fyrstu málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að sextán árum til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti eins og heyra má er lögð megináhersla á verknaðaraðferð ofbeldi og hótanir sú áhersla hefur endurspeglast í rannsóknum nauðgunarmála þar sem andlegum áverkum hefur verið of lítill gaumur gefinn aukin þekking á afleiðingum nauðgana hefur hins vegar fært okkur vitneskju um að andlegir áverkar eru alvarlegustu afleiðingar nauðgana það er nauðsynlegt að lögin endurspegli þekkingu á málum er snerta kynbundið ofbeldi í frumvarpinu er lögð til sú breyting að áhersla á verknaðaraðferðina verði felld út úr textanum enda ljóst að orðalag greinarinnar samrýmist ekki þeirri grundvallarhugsun sem býr að baki mannréttindaákvæðum um friðhelgi einkalífs eins og rækilega er fjallað um í greinargerð með frumvarpinu það má líka gera samanburð við önnur lagaákvæði er varða friðhelgi einkalífs svo sem húsbrot og aðgengi að gögnum og þá sést að kynfrelsið nýtur minni réttarverndar það er líka mismunun eftir ofbeldisbrotaflokkum það er manndráps og líkamsmeiðingum gagnvart nauðgunarákvæði almennra hegningarlaga þar er mismunun frumvarpi þessu er ætlað að leiðrétta þá mismunun friðhelgi einkalífs er safnheiti ýmissa mannréttinda sem varin eru af stjórnarskrá lýðveldisins íslands mannréttindasáttmála evrópu og ýmsum alþjóðasamningum friðhelgin nær yfir heimili fjölskyldu og persónulega hagi manns og umfram allt það að hver maður hefur rétt til lífs

og sálarlífi sem eru mikilvægustu

og réttinum til að ráða yfir eigin

leggur stephen schulhofer lagaprófessor við harvard háskóla í bandaríkjunum áherslu á að refsiákvæði um nauðganir ættu að snúast um hugmyndina um kynfrelsi einstaklingsins það er

telur að kynferðislegt sjálfræði eða kynfrelsi eigi að vera grundvallarhugtak í lagasetningu um kynferðisofbeldi og að brotið sé gegn kynfrelsi þegar gerandinn sýnir kynferðislega hegðun án þess að tryggja sér að hann hafi til þess fullgilt samþykki hjá þeim sem hegðunin beinist að eins og staðan er núna er áherslan meira lögð á verknaðaraðferð í stað þess að leggja megináherslu á

allra efnisþátta núgildandi nauðgunarákvæðis og þess virðist krafist að gerandinn hafi gert sér grein fyrir því að verknaðurinn hafi verið framinn gegn vilja brotaþola til samanburðar má vísa til tvö hundruð tuttugustu og áttunda almennra hegningarlaga þar sem segir meðal annars að það varði refsingu ef maður hnýsist í bréf skjöl dagbækur eða önnur slík gögn sem hafa að geyma upplýsingar um einkamál annars manns nauðgunarákvæði núgildandi almennra hegningarlaga veitir ekki sömu réttarvernd líkömum og sálarlífi kvenna og bréfum skjölum og dagbókum enn verður þessi samanburður augljósari varðandi friðhelgi einkalífsins þegar litið er til tvö hundruð þrítugustu og fyrstu grein almennra hegningarlaga sem mælir fyrir um refsingu ef maður ryðst heimildarlaust inn í hús eða niður í skip annars manns eða annan honum óheimilan stað ég ítreka frú forseti ryðst heimildarlaust hér er húsum og híbýlum veitt meiri réttarvernd en líkömum og sálarlífi kvenna það er líka verulegur munur á ákvæðum almennra hegningarlaga um manndráp og líkamsmeiðingar annars vegar og ofbeldisbrot sem varða kynferði hins vegar í tvö hundruð og elleftu grein almennra hegningarlaga segir að hver sem sviptir annan mann lífi skuli sæta fangelsi ekki skemur en fimm ár eða ævilangt hér skiptir ekki nokkru máli hvernig manndráp er framið líknarmorð eru einnig refsiverð í líkamsárásarmálum skipta afleiðingarnar einnig mestu máli

burtséð frá því hvernig að ofbeldinu var staðið afleiðingarnar

gefur andlegum afleiðingum nauðgana of lítinn gaum sú staðreynd er einn meginhvati þess að þetta frumvarp er flutt með hliðsjón af framansögðu og þeim verndarhagsmunum líkama og sálarlífs sem eru í húfi er í frumvarpi þessu lagt til að nauðgunarákvæði hegningarlaga verði breytt og tilvísanir í hótanir og ofbeldi felld út það samrýmist nútíma mannréttindahugsun nauðgun er þekkt og skilgreint hugtak samanber það sem ég hef áður sagt og það mun ekki vefjast fyrir dómstólum að taka afstöðu út frá heildarmati á hverju broti gildir hér sama og um önnur þekkt hugtök úr almennum hegningarlögum svo sem skjalafals

þjófnað gripdeild skilasvik og gertæki svo nokkur dæmi séu nefnd ég vil þá víkja frú forseti að afleiðingum nauðgana í stuttu máli fyrst smá inngangur í mars lýsti mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum vegna ofbeldis gegn konum á íslandi og þá sérstaklega vegna kynferðisofbeldis aðallega var kvartað yfir hve ákært er í fáum nauðgunarmálum miðað við fjölda kæra sem berast þetta er ekki í fyrsta skipti sem áhyggjur af þessu tagi eru orðaðar varðandi íslenskt réttarkerfi finnskur sérfræðingur mannréttindanefndarinnar gerði svohljóðandi athugasemd í lauslegri þýðingu minni með leyfi frú forseta voru allar konurnar að ljúga eða stóð yfirvöldum á sama voru skilaboðin þau að konur ættu ekki að kæra nauðgun þar sem þær mundu aðeins lenda í vandræðum staðan hefur lítið breyst frá árinu tvö þúsund og fimm að var er varðar fjölda kæra gagnvart fjölda dóma sem síðar falla það sem hér skiptir öllu máli er að andlegar afleiðingar eru mun meiri alvarlegri og varanlegri en hinar líkamlegu það eru beinlínis löglíkur á því að nauðgun hafi verið framin ef fyrir liggur að áliti sérfræðinga að þolandi hafi orðið fyrir slíku áfalli við kynmök ef þau andlegu einkenni koma fram sem ég kvíða að hér á eftir og rakin eru í greinargerð með frumvarpinu ég vek sérstaka athygli á því að í skýrslu nauðgunarmálanefndar frá árinu nítján hundruð áttatíu og níu kemur fram að umtalsverðir líkamlegir áverkar voru aðeins í um tíu prósent tilvika nauðgana umtalsverðir áverkar þá var átt við marbletti á útlimum brjóstkassa og mjöðmum áverkar í andliti sprungnar varir og blæðingar úr tannholdi sönnun verður því vart sótt í líkamlegar

í greinargerð með frumvarpinu er gerð grein fyrir því að samkvæmt alþjóðlegum sjúkdómsgreiningaskrám er áfallið í kjölfar nauðgunar líkt því sem einstaklingar verða fyrir við stórfelldar náttúruhamfarir stríðsátök og stórslys það er sett samasemmerki þar á milli það er sameiginlegt með þessum aðstæðum að þolandinn hefur það ekki í hendi sér hvort hann lifir eða deyr þessum áföllum fylgja oft mjög sterk viðbrögð sem kallast áfallastreituröskun almennt getur slík lífsreynsla leitt til viðvarandi ástands fyrstu viðbrögð það er fyrstu viðbrögð eftir móttöku viðbrögð sem þolandi sýnir á neyðarmóttöku einkennast oft af doða erfitt er fyrir þolendur að átta sig á hvað hafi gerst í raun og veru og oftar en ekki er frásögn þeirra af atburðinum samhengislaus og algengt að þessi viðbrögð séu notuð gegn þolandanum líkamlegu viðbrögðin eru til að mynda skjálfti hraður hjartsláttur

ógleði uppköst og sviti

eitt er víst að komi þessar tímabundnu afleiðingar nauðgunar fram þær koma aldrei fram í kjölfar sjálfviljugra kynmaka það er aldeilis en skömm er algengasta afleiðingin og einkennandi fyrir áttatíu og fimm prósent þolendur afbrota til samanburðar get ég nefnt það að reiði kemur aðeins fram í fimmtíu og fimm prósent tilvika það er einkennandi fyrir þolendur er að kenna sjálfum sér um og varpa ábyrgðinni ekki á gerandann léleg sjálfsmynd sektarkennd og depurð eru mjög algengar afleiðingar og koma fram í sjötíu prósent tilvika þunglyndi eftir nauðgun getur orðið langvarandi og endurspeglast í því að þolandanum finnst hann ekki hafa neina stjórn á eigin lífi þunglyndi og depurð leiða oft til kvíða svefntruflana og einangrunar

og svokallaðar svipmyndir eru einnig mjög algeng eða í fimmtíu og eitt prósent tilvika svipmyndir er það þegarmyndir og upplifanir tengdar ofbeldinu skjóta skyndilega upp kollinum án fyrirvara og valda miklu hugarangri í mörgum tilvikum koma fram alvarleg hegðunarvandamál einbeitingarskortur og sjálfssköðun þessar afleiðingar segja þó ekki alla söguna afleiðingarnar eru öllu alvarlegri til langs tíma litið sé ekkert að gert sumir þolendur þróa með sér varanlegan sjúkdóm sem mótar alla þeirra tilveru og fjölskyldna til frambúðar og þá er ég að tala um barn og jafnvel barnabörn og barnabarnabörn þetta gengur áfram í fjölskyldunni stöðug spenna getur fylgt í kjölfarið og ef ekkert er að gert gefur sig eitthvað líkamlegt eða andlegt það hefur komið fram í viðtölum við sérfræðinga að sextíu til sjötíu prósent kvenna með geðraskanir og kvenna sem missa tök á lífi sínu til að mynda lenda í neyslu fíkniefna og í afbrotum eiga sér að baki sögu um kynferðislegt ofbeldi komi þær alvarlegu afleiðingar fram sem ég hef hér gert að umtalsefni það er varanlegar afleiðingar er einsýnt að um nauðgun hafi verið að ræða ég vil halda því til haga hér frú forseti að afleiðingar kynferðisofbeldis eru eitt stærsta heilbrigðisvandamál heimsins sem snýr að konum að lokum vil ég segja þetta á síðustu tveimur áratugum rúmum hafa orðið verulegar breytingar á afstöðu manna hér á landi til mannréttinda og þýðingar þeirra og vægi sem grundvallarréttarheimilda af mannréttindaákvæðum leiðir að allan vafa ber að túlka mannréttindum og einstaklingum í hag friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu eru meðal dýrmætustu réttinda hvers einstaklings þar trónir efst rétturinn til lífsins en síðan til líkama og sálarlífs þar með talið kynfrelsið orðalag áður gildandi og núgildandi ákvæða almennra hegningarlaga um kynferðisbrot endurspeglar ekki þessa réttarþróun sama gildir um rannsóknir sönnunarmat ákærur og dóma í þessum málaflokki eins og tölulegar staðreyndir sýna af hundrað og þrjú tilkynningum til lögreglu árið tvö þúsund og þrjú um kynferðisbrot leiddu aðeins fimm af hundrað og þrjú tilkynningum leiddu aðeins fimm til sakfellinga fyrir dómi þessar tölur segja allt sem segja þarf um réttarvernd kynfrelsis en vel að merkja frú forseti orðalag núgildandi ákvæða almennra hegningarlaga um kynferðisbrot skýrir alls ekki eitt sér þessar dapurlegu staðreyndir það hefur orðið umtalsverð þróun í þessum málaflokki síðustu ár enn fremur eftir lagabreytinguna sem varð árið tvö þúsund og sjö þróun til batnaðar en þrátt fyrir umtalsverðar framfarir í málaflokknum má setja spurningarmerki við rannsóknir sönnunarmat og sönnunarbyrði í kynferðisbrotamálum það fær illa samrýmst sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar að unnt sé refsilaust að skerða kynfrelsi þegar upplýst samþykki til kynmaka er ekki fyrir hendi ástæða er til þess að árétta að tímabundnar og varanlegar andlegar afleiðingar nauðgunar eru augljósar og þekktar og einatt alvarlegri og síður læknanlegar en líkamlegir áverkar eftir meiri háttar líkamsárás komi þessar andlegu afleiðingar fram eftir kynmök eru komnar fram fullnægjandi sannanir fyrir því löglíkur að þolandanum hafi verið þröngvað til kynmaka að ofbeldi hafi verið beitt eða hótun um ofbeldi með frumvarpi þessu um breytingu á hundrað níutíu og fjórar greinar almennra hegningarlaga er lagt til að réttarvörslukerfið taki upp aðra hugsun og nálgun í kynferðisbrotamálum að réttarvernd kynfrelsis verði lagalega tryggð horfa þarf fyrst og síðast til afleiðinga nauðgunar þótt auðvitað þurfi að fara fram heildstæð rannsókn og mat á öllum þáttum brotsins eins og gildir um manndráp og líkamsárásarbrot hér með þessu frumvarpi er sjónum réttarvörslukerfisins beint að sönnunargögnum sem það hefur ekki sinnt sem skyldi að afla frumvarpið gerir hins vegar ekki ráð fyrir því að slakað sé á meginreglum opinbers réttarfars um sönnun enda engin þörf á því til að ná fram sakfellingu

og öflun sönnunargagna frumvarpið sýnir einnig þann vilja löggjafarvaldsins að dómstólar þyngi refsingar fyrir kynferðislegt ofbeldi með því að færa lágmarksrefsingu úr einu ári í tvö ár frumvarpið og greinargerð sem því fylgir byggir á fræðigreininni réttarvernd kynfrelsis eftir þann sem hér stendur og jóhönnu katrínu magnúsdóttur sem birtist í afmælisriti guðrúnar erlendsdóttur fyrrverandi hæstaréttardómara guðrúnarbók sem gefin var út í reykjavík í júní tvö þúsund og sex við samningu fræðigreinarinnar og frumvarpsins var leitað til fjölda sérfræðinga á þessu sviði og nýtur frumvarpið breiðs stuðnings þeirra að umræðu lokinni óskast málinu vísað til